Wieloletni plan ochrony łososia bałtyckiego jest niezwykle ważnym elementem zarządzania zasobami morskimi w kontekście wspólnej polityki rybołówstwa.

Omawiana regulacja kompleksowo reguluje ochronę łososia na Morzu Bałtyckim, obejmując nowe obszary oraz zagadnienia do tej pory nieujęte we wspólnej polityce rybołówstwa. Przy tej okazji chciałem nadmienić, że przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Jednym z zasadniczych zagadnień ujętych w tym sprawozdaniu jest rybołówstwo rekreacyjne, do tej pory nieuregulowane, a w sposób znaczący wpływające na stan zasobów. Brak regulacji spowodował niekontrolowany rozwój połowów rekreacyjnych w niektórych krajach, a w wyniku wprowadzenia specyficznych nazw jednostek, np. statek serwisowy, znalazły się one poza kontrolą, co przyczyniło się do wzrostu nieraportowalnych połowów łososia bałtyckiego. Znane są także przypadki, kiedy w połowach rekreacyjnych używano zaawansowanych narzędzi połowowych, takich jak sieci ciągnione. Państwa członkowskie nie wywiązywały się z zobowiązań przekazywania odpowiednich informacji o połowach, przez co stan zasobów łososia w Morzu Bałtyckim nie jest właściwie oszacowany. Drugim zagadnieniem nieujętym w istniejących regulacjach jest wpływ drapieżników na populację łososia bałtyckiego. Brak bowiem jest odpowiednich opracowań i miarodajnych badań, które charakteryzowałyby zależności między drapieżnikami a populacją łososia. Sprawozdanie to wyszczególnia badania, które powinny być wykonane w celu określenia zależności oraz prawidłowej oceny zasobów. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest reprodukcja łososia bałtyckiego. W obecnej sytuacji mamy do czynienia ze spadkiem populacji łososia, a próba ustanowienia sztywnych granic hamujących możliwość reprodukcji nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ może przyczynić się do dalszego spadku populacji. Trzeba zachować możliwość elastycznego sposobu realizacji zarybień, dostosowanej do bieżącego stanu zasobów. Panie Przewodniczący!

Dotychczasowa wspólna polityka rybołówstwa nie ma najlepszych ocen, przeciwnie ofiarą jej realizacji padło środowisko naturalne wraz z zasobami, rybacy oraz społeczność nadmorska. Plany wieloletnie ochrony gatunku, a przede wszystkim nowa wspólna polityka rybołówstwa mają stanowić wyjście z obecnej, diametralnie złej sytuacji. Jest to jedyna droga wyjścia z kryzysu, która powinna zostać zaakceptowana przez Komisję, Radę i Parlament Europejski. Dopiero wtedy damy radę i damy szansę na dokonanie zmian. Teraz, w tym momencie, chciałem zwrócić się do Rady z pytaniem, czy będziemy mieli szansę dalszego procedowania w ramach procedury współdecyzji.

Niestety, nie mamy takiej szansy, ponieważ Rada prawdopodobnie już podjęła decyzję i jej po prostu nie ma.